tvö hundruð sextugustu og níunda mál þingskjal fjögur hundruð áttatíu og sex um náttúruvernd við mývatn og laxá hundrað áttugustu og fjórða mál þingskjal tvö hundruð tuttugu og sjö frá kolbrúnu halldórsdóttur eru kallaðar aftur það eru tvær